virðulegi forseti það hefur ekki farið framhjá nokkrum manni að kosningar eru í nánd og mikið að gera hjá ráðherrum af því tilefni þeir fara víða um skrifa upp á taka skóflustungur og gera samninga að manni skilst við þá sem við þá vilja gera samninga þetta er mjög athyglisvert í ljósi þess virðulegi forseti að alla jafna er kosið á fjögurra ára fresti það er umboð þingmanna og ráðherra er alla jafnan til fjögurra ára nema eitthvað óvænt komi upp á þar af leiðandi fara menn með ríkisvaldið á þessum fjórum árum sú var tíðin að minnsta kosti var það þannig í háskóla íslands þegar ég var þar að það var kennt á þá leið að það væri svona kurteisi og venja að þeir ráðherrar eða þá meiri hlutinn tæki við hann virti ákvarðanir þess meiri hluta sem áður sat það er menn framfylgdu þeim ákvörðunum enda var alla jafna ekki gert ráð fyrir að um stórkostlegar ákvarðanir væri að ræða þetta hefur breyst verulega og ég tók saman af gamni mínu þau loforð sem að undanförnu hafa verið gefin um fjárveitingar í framtíðinni það er eftir að umboð núverandi ráðherra er útrunnið og eftir að umboð núverandi þingmanna er útrunnið mér telst til og er ég þá með samgönguáætlun þar inni að hér sé um að ræða um fjögur hundruð milljarða sem er búið að lofa á einn eða annan hátt með skóflustungum samningum og fleiru það er útgjöldum úr ríkissjóði samgönguáætlun er vissulega lögbundin og kannski á ekki að vera inni í þessu en hvað um það hér er um geysilega háar fjárhæðir að ræða og jafnvel í sumum málum er um stefnumarkandi samninga að ræða eins og til dæmis varðandi sauðfjárræktina en í þeim lögum er gert ráð fyrir því að meginreglu að það sé samið til árs í einu þetta finnst mér vera mjög athyglisvert hvernig þessi þróun hefur verið og ég veit að hæstvirtur forsætisráðherra á sínum tíma þegar hann var fjármálaráðherra gagnrýndi mjög að menn væru að gefa út kosningavíxla eða kosningabombu eins og hann kallaði það hæstvirtur ráðherra á sínum tíma þess vegna langar mig til að beina fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra sem hljóðar svo hvert er